Autoritățile invocă un argument nefondat, potrivit căruia biciuirea este legală și are un efect considerabil, în sensul diminuării activității criminale. Mai mult, ofițerii din închisori primesc recompense financiare pentru biciuirea deținuților.

Consider că este foarte important ca victimele ce provin din afara Malaysiei să aibă dreptul de a avea un proces corect.